Monsieur le Président, conformément à l'article 108 concernant les accords commerciaux et au sujet de la relance de ces négociations avec les États Unis, je souhaiterais informer mes collègues que le représentant du commerce américain a indiqué qu'un tel accord est absolument impossible sans que l'agriculture soit incluse dans les négociations.